forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um samvinnu stjórnvalda um neytendavernd frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund atla frey guðmundsson og áslaugu árnadóttur frá viðskiptaráðuneyti nefndinni bárust einnig umsagnir um frumvarpið lagt er til að með frumvarpinu verði reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd innleidd í íslenska löggjöf nefndin leggur til að við frumvarpið bætist ákvæði þar sem skýrt verði kveðið á um gildissvið laganna leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu á eftir fyrstu grein komi ný grein svohljóðandi lög þessi gilda um innbyrðis aðstoð stjórnvalda aðildarríkja e e s samningsins vegna brota á þeim ákvæðum um neytendavernd sem falla undir lögin og eiga uppruna sinn í öðru ríki en afleiðingar þess koma fram í háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal birkir j jónsson lúðvík bergvinsson birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson ásta möller sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson